Voorzitter, juist in een tijd van crisis, wanneer onze samenleving zich op onbekend terrein bevindt en wanneer onze democratische instellingen, onze rechtsstaat en onze fundamentele vrijheden onder druk staan, heeft macht tegenmacht nodig. Juist dan hebben we parlementen nodig en juist dan hebben we ook het Europees Parlement nodig.